Înțelegem că au fost îngrijorări în privința anumitor state membre, dar noi cerem și acest lucru a fost subliniat și de către prim vicepreședintele Comisiei Europene ca fiecare țară să fie judecată în funcție de propriile merite. Noi, în România, încercăm în acest moment ca toate lucrurile care au ținut de un trecut întunecos, de un sistem judiciar pervertit, de foști miniștri ai Justiției care au transformat procurorii în propriii servitori, de cei care au reușit astfel să transforme o instituție respectabilă a judecătorului în persoane timorate, în procurori care au fost forțați să facă dosare la comandă, să devină un sistem independent, controlat doar de către Consiliul Superior al Magistraturii și în care nimeni, niciodată, să nu fie șantajat. Toată lumea, în România, trebuie să înțeleagă un singur lucru justiția se face doar în sala de judecată și niciodată pe bază de protocoale, pe bază de servicii secrete și pe bază de înțelegeri oculte și salut această luare de poziție a Comisiei Europene. Toată lumea trebuie să știe că vremurile care au fost nu se mai pot întoarce, cu toate eforturile disperate pe care le fac acești români adevărați din sală, cum ar fi Preda și Macovei, și care au reușit să transforme justiția română într o rușine. Noi aceste lucruri nu le tolerăm, le vom schimba și le vom schimba așa cum trebuie, în conformitate cu normele democratice.